Ich habe heute gegen diese Vorlage gestimmt, obwohl ich grundsätzlich für eine derartige Steuer bin. Nur meine ich, dass ohne gleichzeitiges Absenken der Mitgliedsbeiträge für den Fall, dass diese Mittel als Eigenmittel bei der EU einbehalten werden, und ohne gleichzeitige Einführung von Regeln für die Finanzmärkte und eine strenge Aufsicht über die Finanzmärkte eine derartige Transaktionssteuer wenig Sinn hat. Sie wird letztlich auf dem Rücken des Bürgers ausgetragen werden.

Damit kann man die Finanzmärkte nicht wirklich regeln, und man kann nichts gegen eine künftige Krise tun, auch nicht zur Bewältigung der gegenwärtigen Krise.